Dal vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju ter ministru za zdravje Alešu Šabedru. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovana ministra . Javni lekarniški zavodi v Sloveniji že vrsto let ne spoštujejo predpisa o javnem naročanju. Zdravila nabavljajo mimo pravil javnega naročanja, in sicer z neposrednimi pogodbami, z določenim dobavitelji zdravil. V štiriindvajset javnih lekarniških zavodih, ki v Sloveniji opravljajo lekarniško dejavnost, je zgolj v letu dva tisoč osemnajst s štirimi največjimi dobavitelji zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil ustvarilo slabih petsto milijonov evrov prometa. Ta večletna kršitev veljavnih predpisov Republike Slovenije po javnem naročanju, je poznana pravzaprav čisto vsem. Računskemu sodišču, Državni revizijski komisiji, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, Državno tožilstvo, Komisiji za nadzor javnih financ Državnega zbora, Zavodu za zdravstveno zavarovanje in tako naprej. S to problematiko se tudi Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ, ki na osemintrideseti nujni seji petnajstega tretjega dva tisoč osemnajst sklenila, da pristojni organi sprožijo ustrezne postopke zoper odgovorne direktorje in člane svetov zavoda v tistih javnih zavodov, zavodih, ki nabavo ne izvajajo, preko postopkov javnega naročanja. Vse to kaže na velik sistemski problem , neaktivnost institucij, ki so dolžne skrbeti za zakonitost, poslovanje javnih lekarniških zavodov in gospodarno ter zakonito porabo proračunskih sredstev za zdravstvo. Zato, minister, za notranje zadeve sprašujem, zakaj se takšno stanje dopušča in zakaj nobena institucija, ki zadolžena za zakonito signacijo učinkovito ukrepa? Dejstvo je, da Računsko sodišče je izvedlo revizijo in da je Državna revizijska komisija zoper odgovorni osebi v primeru javnega zavoda Pomurske lekarne vložila en obdolžilni predlog, vendar to ni, več kot očitno, ni dovolj, da se nepravilnosti nadaljujejo, posledično pa prihaja do oškodovanja javnih sredstev, dražjih zdravil in slabših storitev. Hkrati pa tudi ministra za zdravje sprašujem, zakaj zdravstvena Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje javnim lekarniškim zavodom javna sredstva za nabavo zdravil, čeprav ve, da zdravila niso nabavljena na zakonit način? In drugo vprašanje, zakaj oziroma s kakšnimi ukrepi bo ministrstvo zagotovilo učinkovito upravljanje in nadzor javnih lekarniških zavodov , saj so več kot očitno odpovedali tako ustanovitelji javnih lekarniških zavodov, svet zavodov in direktorji javnih zavodov? Bo kdo za nastalo škodo tudi odškodninsko odgovarjal? In zakaj ZZZS plača ceno za zdravila, ki ni znižana za naknadni popust, ki ga od dobaviteljev zdravil prejmejo javni lekarniški zavodi? Hvala lepa za odgovore. Hvala lepa. Ministra, kateri bo prvi?